Deși reprezintă aproximativ două milioane de întreprinderi, cu 11 milioane de angajați, în Uniunea Europeană întreprinderile sociale au parte de sisteme de finanțare subdezvoltate. În acest sens, consider strict necesară promovarea unor mijloace financiare suplimentare, atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene.